Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, anch'io sono molto contento che si sia arrivati alla fine di una discussione lunga e impegnativa, per una ragione che si va ad aggiungere a quella che lei ha già sentito sottolineare dai miei colleghi, e sono contento che l'Eiopa sia stata modificata in positivo anche dal lavoro del relatore e dei relatori ombra dandole nuove funzioni, allargando il campo di applicazione, rendendo più forte a trasparenza. La ragione della mia condivisione riguarda il terreno di applicazione, in particolare le pensioni aziendali e quelle professionali. Nel sistema della copertura previdenziale che oggi si va estendendo e uniformando, sarà molto importante il primo pilastro, come sempre lo è stato nella storia della previdenza, ma progressivamente dovrà prendere peso il secondo e il terzo pilastro e dunque aree nelle quali l'attività delle assicurazioni sarà importante. Noi, attraverso la sorveglianza e la trasparenza, difendiamo gli interessi di milioni di persone che lavorano e questo secondo me, vale la pena davvero di aver lavorato tanto e di essere arrivati però a una conclusione positiva.